Považuji ji za velmi kvalitní, protože na rozdíl od některých jiných zpráv obsahuje celou řadu konkrétních opatření, která mohou pomoci v boji za ochranu životního prostředí a v boji za obnovu zdrojů, které využíváme. Otázka plastů je dnes obrovským ekologickým problémem a je zjevné, že žádná země sama tento problém není schopna vyřešit. Je to přesně podle mého názoru kompetence, kterou má řešit EU, a EU v této oblasti recyklace plastů, oběhového hospodářství má být světovým lídrem.